Trebuie menționate și beneficiile sociale, printre care se numără crearea de noi locuri de muncă până în 2020. Consider că dezvoltarea și comercializarea noilor tehnologii energetice de vârf sunt indispensabile. Astfel, trebuie menținută competitivitatea întreprinderilor europene consumatoare de energie, în contextul concurenței globale. Susțin atingerea unui acord privind o metodologie comună de măsurare a obiectivelor naționale privind eficiența energetică, cât și o monitorizare a progreselor realizate în acest sens.

Ea ar trebui să prezinte propuneri concrete pentru simplificarea și accelerarea procedurilor de autorizare a proiectelor de infrastructură.